Niedługo minie rok czasu od naszej poprzedniej dyskusji na temat koordynacji pomocy humanitarnej i odbudowy Haiti. Dzisiaj więc dokonujemy pewnego podsumowania i wniosek nasuwa się jeden minął rok od tej tragedii, a ofiar ciągle przybywa. Należy tu podkreślić dwie kwestie, które są równie ważne, a może i ważniejsze od budowy nowych domów, nowych dróg. Po pierwsze, musimy tu na tej sali głośno i dobitnie powiedzieć stop epidemii przemocy seksualnej. Jak wykazują źródła, już kilka dni po trzęsieniu ziemi odnotowano 250 gwałtów na kobietach i dziewczętach, a sytuacja ciągle się pogarsza.

Najwyższy czas zacząć głośno mówić na ten wstydliwy temat i zająć się tym nieludzkim zjawiskiem oraz zacząć skuteczną walkę z przemocą seksualną na Haiti.

Z tym się wiąże też ciekawe, ale niepokojące zjawisko dotyczące pacjentów, którzy symulują objawy cholery.

I tutaj również powinniśmy zwracać na to uwagę, a zwłaszcza, że epidemia cholery na pewno się nasili wraz ze zmianą pory roku. Dlatego też musimy zwracać na to uwagę i powinniśmy tutaj szczególnie poprawić tę sytuację.